Sie haben mit einem Friedensangebot heute hier geantwortet. Ich würde Ihnen beiden empfehlen, genau an dieser Stelle anzusetzen und den Dialog aufzunehmen. Was wir dafür tun können, um Sie dabei zu unterstützen, das werden wir tun.